frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um náttúruminjasafn íslands frumvarp þetta er nær óbreytt frumvarpi sem var lagt hér fram á síðasta þingi en með frumvarpi þessu er lagt til að sett verði sérlög um náttúruminjasafn íslands sem höfuðsafn á sviði náttúrufræða í samræmi við ákvæði safnalaga númer hundrað og sex frá árinu tvö þúsund og eitt í fimmtu grein safnalaga er kveðið á um að höfuðsöfn skuli stofna með lögum þar sem nánar er kveðið á um starfsemi þeirra og í fimmta málsgrein fimmtu grein laganna er náttúruminjasafn íslands tilgreint sem höfuðsafn á sviði náttúrufræða í bráðabirgðaákvæðum safnalaga segir að ákvæði fimmtu málsgrein fimmtu grein komi ekki til framkvæmda fyrr en sett hafa verið sérlög um safnið í samræmi við ákvæði laganna en með frumvarpi þessi er því lagt til að þetta fyrrgreinda ákvæði safnalaga verði uppfyllt það er sem sagt lögum samkvæmt þrjú höfuðsöfn það er þjóðminjasafn íslands það er listasafn ísland lagabálkar til um þau og síðan náttúruminjasafn íslands og fram til þessa hefur ekki verið til sérlagabálkur um náttúruminjasafnið og er verið að koma til móts við það í almennum athugasemdum frumvarpsins er forsaga náttúruminjasafns íslands rakin frá árinu átján hundruð áttatíu og fjögur auk þess sem greint er frá húsnæðismálum safnsins og tíðum flutningum þess þá er greint frá tengslum safnsins við náttúrufræðistofnun íslands og þeim kaflaskilum sem urðu nítján hundruð níutíu þegar umhverfisráðuneytið var stofnað og náttúrufræðistofnun íslands færð frá menntamálaráðuneyti til hins nýja ráðuneytis jafnframt er því lýst að náttúrugripasafnið hafi tilheyrt umhverfisráðuneytinu frá stofnun þess árið nítján hundruð níutíu en á árinu tvö þúsund og eitt hafi orðið þáttaskil þegar alþingi setti fyrrnefnd safnalög en samkvæmt annarri grein þeirra laga fer menntamálaráðherra með yfirstjórn málefna minja og listasafna til minjasafna teljast menningarminjasöfn og náttúruminjasöfn í frumvarpinu er hlutverk náttúruminjasafns íslands skilgreint og gerð grein fyrir skipulagi þess og yfirstjórn auk almenns hlutverks safnsins sem höfuðsafns er gert ráð fyrir því að safnið hafi jafnframt rannsóknarhlutverk eins og önnur höfuðsöfn samkvæmt safnalögum þó svo að náttúrufræðistofnun íslands verði vísindalegur og faglegur bakhjarl safnsins og annist að verulegu leyti rannsóknarskyldu þess samanber lög númer sextíu frá árinu nítján hundruð níutíu og tvö frumvarpið kveður á um að þessar stofnanir skuli hafa náið samstarf sem skal grundvallast á sérstöku samkomulagi á milli þeirra samkvæmt þriðju greinar frumvarpsins samkvæmt núgildandi

hlutverk er í frumvarpinu jafnframt lögð til breytingu á safnalögum til að samræmis sé gætt milli höfuðsafnanna að þessu leyti til það hafa menn oft spurt mig minnir að háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir hafi farið inn á einmitt akkúrat þetta atriði hér við umræðuna síðastliðið vor þá eru menn að spyrja er safnið að fara í miklar grunnrannsóknir og svo framvegis svo er ekki ég vil sérstaklega fara yfir þetta atriði til þess að ítreka hvað um er að ræða en samkvæmt skilgreiningu alþjóðasafna icom á safni sem lögfest hefur verið á íslandi með safnalögunum frá tvö þúsund og eitt þá eru söfn stofnanir sem eru opnar almenningi og hafa það hlutverk að safna heimildum um manninn sögur hans umhverfi og náttúru landsins standa vörð um þær rannsaka miðla upplýsingum og hafa þær til sýnis svo þær megi nýtast til rannsókna fræðslu og skemmtunar rannsóknir safna beinast því oft að því að setja rannsóknarefnin í eitthvert samhengi sem nýta má síðan til að kynna og miðla upplýsingum til almennings og menntastofnana náttúruminjasafni íslands er ekki ætlað að stunda frumrannsóknir eða grunnrannsóknir á náttúru landsins til þess eru aðrar vísinda og rannsóknarstofnanir eins og náttúrufræðistofnun íslands en það má líka tiltaka hér veðurstofu íslands hafrannsóknastofnun veiðimálastofnun jarðvísindastofnun háskóla íslands svo einhverjar séu nefndar náttúruminjasafni íslands er ætlað að fjalla um náttúru landsins frá öllum hliðum þannig að umfjöllunarefni safnsins nær langt út fyrir þá hluta íslenskrar náttúru

náttúruminjasafninu er einnig ætlað að miðla þekkingu um veðurfræði grasafræði og jarðfræði rannsóknarefnin sem taka þarf út frá safnafræðilegu sjónarmiði eru því ótal mörg og falla ekki undir grunnrannsóknir eða undirstöðurannsóknir söfn nýta sér oftast hins vegar niðurstöðu annarra og setja í nýtt samhengi eða nálgast rannsóknarefnið út frá öðru sjónarhorni en sjálfar rannsóknastofnanirnar sem fyrst og fremst eru að stunda grunnrannsóknir þetta er í samræmi við þá skilgreiningu alþjóðaráðs safna sem við höfum meðal annars tekið upp í safnalögunum ég vil einnig geta þess að það er sérstök breyting frá því við ræddum þetta sama mál hér í vor það er breytingin í fimmtu grein en þar segir með leyfi forseta menntamálaráðherra skipar forstöðumann náttúruminjasafns íslands safnstjóra til fimm ára í senn þetta er óbreytt en síðan kemur skal safnstjóri hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á starfsemi safnsins en þarna var áður í stað og þá var áður eða þannig að hann skal uppfylla þessar kröfur sem þarna eru settar fram og er meðal annars verið að taka tillit til athugasemda sem bárust nefndinni og líka þeirra athugasemda sem háttvirtir þingmenn settu fram við fyrstu umræðu en í greinargerðinni segir líka meðal annars með leyfi forseta þarna er verið að leggja til að forstöðumaður hafi háskólamenntun og staðgóða þekkingu á starfsemi safnsins um sambærileg starfsgengisskilyrði forstöðumanns er að ræða og í lögum um þjóðminjasafn íslands og listasafn íslands það er verið meðal annars að líta til þeirra atriða sem þar standa þannig að þetta er nokkurn veginn sambærilegt þarna á milli höfuðsafnanna

náttúruminjasafn íslands að sjálfsögðu geri ég mér grein fyrir því að umræðurnar hér munu örugglega markast af því eins og þær gerðu síðastliðið vor hvar þetta safn eigi að vera við erum ekki að taka ákvörðun um það við erum heldur ekki að taka ákvörðun um sjálft húsnæðið eins og staðan er með þessu frumvarpi heldur erum við að marka ramma sem okkur ber í rauninni lögum samkvæmt það er samkvæmt safnalögunum það er ekki til þessi lagabálkur um náttúruminjasafnið til þess að við getum farið síðan í frekari uppbyggingu safnsins ég ítreka það sem ég sagði í vor við erum að ræða hér um það að koma á fót náttúruminjasafninu við erum að ræða um að ráða forstöðumenn og starfsmenn til þess að þeir geti farið í umfangsmikla stefnumörkun um það hvernig náttúruminjasafn íslands eigi að vera uppbyggt og þá að sjálfsögðu í kjölfarið á slíkri stefnumótun getum við farið að taka ákvarðanir frekari stórar ákvarðanir í þessu samhengi það er um uppbyggingu glæsilegs náttúruminjasafns íslands